Lista neagră instituită pentru navele care încalcă în mod repetat reglementările va fi, la fel ca cea din sectorul aviatic, un pas important pentru îmbunătățirea siguranței. Erika III este deosebit de important pentru România deoarece, ca urmare a documentelor adoptate recent Politica maritimă integrată a Uniunii și Sinergia Mării Negre, poate avea un cuvânt important de spus în reușita procesului de extindere a principiilor europene și a bunelor practici la celelalte state riverane care nu fac parte din Uniunea Europeană, și aceasta prin noul instrument propus de Comisia Europeană prin Parteneriatul Estic. Măsurile aferente transporturilor navale trebuie suplimentate de întărirea cooperării între statele riverane pentru raționalizarea exploatării resurselor și pentru reducerea poluării din activitățile portuare și de coastă, precum și pe întreg cursul Dunării.